Všichni si uvědomujeme, že jsou to právě malé podniky, mezi nimi i rodinné podniky, které vytvářejí a udržují pracovní místa ve velkém objemu. Podporujeme vytvoření nového finančního nástroje programu mikrofinance pro zaměstnanost a sociální začlenění, který ve spolupráci s Evropskou investiční bankou zlepší dostupnost úvěrů právě pro osoby samostatně výdělečně činné a pro malé začínající podnikatele a rodinné firmy.

Pokládáme tento program za dobrý a efektivní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti a za dobrý způsob, jak utrácet tzv. evropské, ve skutečnosti však naše peníze.

Prostředky programu PROGRESS, jejichž celkový objem dosáhl, pokud mám správné informace, 700 milionů eur, jsou využívány pro budování sítí pro studie a analýzy. Žádné prostředky programu PROGRESS nejsou určeny na bezprostřední podporu osob, které hledají práci anebo vytváří pracovní místa..

o tom, že je potřeba stavět sítě, provádět analýzy a studie. Avšak v této době, která pro podnikatele a zaměstnance není lehká, dávám přednost tomu, aby byly prostředky z rozpočtu Evropské unie využity pro programy bezprostředně určené zaměstnavatelům a zaměstnancům.